Il se trouve que, dans mon pays, la France, le président Macron fait exactement l'inverse avec sa réforme du système de retraites. Dans son projet, les femmes sont les grandes perdantes, notamment parce que les pauses que font les femmes dans leur carrière, dues au fait qu'elles portent les enfants et qu'elles doivent s'arrêter en conséquence, et le fait qu'elles subissent le temps partiel imposé font que les femmes n'auront pas le nombre de points nécessaires pour avoir le droit à une retraite décente. Aussi, depuis cet hémicycle, je voudrais, si vous me le permettez, lancer un appel au président français Monsieur Macron, vous avez aujourd'hui deux possibilités. Soit vous continuez à faire le bon élève zélé de la Commission européenne, qui exige le démantèlement de notre système de retraite par répartition, soit vous écoutez ce Parlement qui est la seule instance de l'Union européenne démocratiquement élue. Je vous conseille bien évidemment la deuxième option.